Elnök Asszony! Az új európai kulturális menetrend és az erről szóló jelentés is több alkalommal említi az interkulturális párbeszéd fontosságát, a kultúrák közötti átjárhatóság biztosítását. Ez a téma az Európai Unióban élő nemzeti kisebbségek szempontjából is kulcsfontosságú. Az interkulturalitás ugyanis feltételezi a kölcsönösséget, az egymás kultúrája iránti érdeklődést. Mi mégis azt tapasztaljuk, hogy azokban az országokban, ahol élünk, elvárásként fogalmazódik meg felénk a többségi kultúra ismerete, ami a kötelező tananyagokban is tetten érhető, amelyekben viszont nem kap helyet a nemzeti kisebbségek kultúrája. Sőt, Romániában a jelenleg hatályos kötelező tananyagban a magyarok egyértelműen negatív kontextusban vannak jelen. Az országban élő 1,3 milliós közösség kultúrája, élethelyzete, sajátosságai pedig mintha nem is léteznének a többségi nemzet számára, mintha nem is szívesen vennének tudomást rólunk. Az interkulturalitás nem ezt jelenti, és az államok közötti együttműködések mellett az is fontos lenne, hogy az egyazon államban élő, különböző kultúrájú közösségek közeledését elősegítsük és szorgalmazzuk.